Monsieur le Président, nous examinons aujourd'hui une nouvelle résolution sur le Zimbabwe.

Les dérives autoritaires de son régime sont patentes, tout comme son enrichissement personnel sur le dos des populations zimbabwéennes.

Le pays est quasiment en faillite et fait appel à la solidarité internationale pour financer jusqu'au coût du référendum constitutionnel et des prochaines élections. La politique d'indigénisation, pour reprendre le vocabulaire utilisé sur place, marquée d'un fort racisme anti blanc, mais dont les Zimbabwéens sont tout autant victimes, n'a pour le moment pas eu les résultats escomptés et là encore, on sait pourquoi. Elle a surtout servi à remplir les poches des amis de M.

La répression policière et militaire fait rage et s'aggrave à l'approche des élections. Les militants des droits de l'homme en sont les premières victimes et ce n'est pas nouveau. Okay Machisa n'est malheureusement que l'une des dernières victimes de cette répression, tout comme Leo Chamahwinya et Dorcas Shereni. Nous venons de voter en janvier une résolution sur l'accord de partenariat économique de l'UE dans cette région, compte tenu de la situation au Zimbabwe. Je l'ai trouvée excusez moi, chers collègues un peu timorée. Ménageons la chèvre et le chou! Mais elle a le mérite de demander le maintien de la suspension de la coopération économique avec ce pays et l'introduction d'une clause impérative en matière de droits de l'homme. Nous le réaffirmons dans cette résolution. C'est le minimum à faire pour soutenir réellement les défenseurs des droits de l'homme au Zimbabwe. Faisons pression tous ensemble sur le gouvernement pour qu'il les libère.